Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede la articolul 107 paragraful 3 litera că alte categorii de ajutoare de stat, considerate compatibile cu piața internă, se stabilesc prin decizia Consiliului, care hotărăște la propunerea Comisiei. Comisia a declarat, în Comunicarea din luna mai 2012 privind modernizarea ajutoarelor de stat, că va purta un dialog deschis cu Parlamentul European și cu alte părți interesate, în perspectiva unei dezbateri privind propunerile legislative de modernizare a ajutoarelor de stat. Subliniem faptul că revizuirea și eficientizarea prin simplificare a orientărilor privind ajutoarelor de stat trebuie să se facă cu implicarea Parlamentului European. În cazul în care Comisia va decide să extindă amploarea și domeniul de aplicare al măsurilor de ajutor exceptate de la obligația notificării ex ante statele membre vor avea mai multe responsabilități în ceea ce privește asigurarea aplicării corecte a normelor privind ajutoarele de stat.